Kľúčovým slovom programu je hospodárske oživenie po kríze a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Ak dovolíte pán viceprezident, som v tomto smere trochu skeptická. V prvom rade si myslím, že je trochu predčasné hovoriť o oživení, pretože, aj ak sú tu isté náznaky, ešte vôbec nie je isté, že k oživeniu dochádza, a myslím si, že si nesmieme dovoliť ďalšie pochybenia. Navyše sa domnievam, že Komisia v mnohých štátoch podporuje politiky, ktoré oživenie robia skôr nepravdepodobným. Príkladom môže byť Lotyšsko, Grécko a v poslednej dobe aj Írsko. Aj keď je pravda, že dlhové bremeno je často príliš vysoké, reštriktívnymi hospodárskymi politikami skôr docielime, že oživenie rastu sa nedostaví a reálne dlhové bremeno sa ešte zvýši. Podobne vnímam aj snahu pritvrdiť rozpočtovú disciplínu zavedením prísnejších celoeurópskych pravidiel. Práve kríza je obdobím, kedy sú tieto opatrenia kontraproduktívne. Navyše rozpočtová disciplína nerieši štrukturálne nerovnováhy v ekonomikách Európskej únie, ako sú napríklad obchodné prebytky a deficity. Ale myslím si, že toto je na dlhšiu diskusiu. V čom snahy Európskej komisie ale výrazne podporujem, je regulácia finančného sektora. Nie som si celkom istá, či navrhované a prijaté opatrenia sú dostačujúce, ale principiálne sa jednoznačne jedná o krok správnym smerom. Snaha o inteligentný a udržateľný rast je tiež chvályhodná a chápem, že program pochopiteľne nemôže ísť úplne do detailov, ale aktuálne potrebujeme v boji proti chudobe a za sociálnu inklúziu omnoho ambicióznejšie formulácie a opatrenia.